Eine Frage Ist Ihnen bekannt, dass wir längst Gemeinschaftsanleihen haben? Und dass die Entschließung gar nicht pauschal von Eurobonds spricht, sondern von sehr verschiedenen Optionen? Und ist Ihnen bekannt, dass nicht alle diese Optionen eine Vertragsänderung voraussetzen? Ich finde es fragwürdig, dass Sie hier wieder Allgemeinheiten über Eurobonds abgesondert haben. Genau die Differenziertheit, die wir mit dem guten Vorschlag von Frau Goulard hier erreicht haben, sollten wir nicht wieder aufgeben. Ich würde gern etwas mehr Differenzierung in Ihren Äußerungen hören und bin gespannt, was Sie dazu sagen.